Najmä rozvoj medzinárodnej železničnej dopravy je národnými opatreniami značne limitovaný. Preto základným predpokladom pre vytvorenie univerzálneho európskeho dopravného priestoru je rozumná miera harmonizácie pravidiel pre jednotlivé druhy dopravy, ktorá umožní bezproblémové dopravné aktivity naprieč celým územím Únie bez neodvodnených lokálnych obmedzení. Spoločné európske pravidlá by však nemali harmonizovať iba predpisy o vykonávaní jednotlivých druhov dopravy, ale aj technické parametre dopravných prostriedkov. Veď viac ako jedna štvrtina emisií je vyprodukovaná v sektore dopravy.